Señor Presidente, el Parlamento Europeo acaba de conceder el premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un premio que propusimos tres miembros de esta Cámara porque consideramos que la Plataforma reconoce el compromiso social de miles de personas afectadas por procesos de desahucio en el Estado español. Un premio que ha dado una lección al Gobierno español al defender como prioridad a las personas y no a los bancos. Porque tenemos que apoyar desde este Parlamento a millares de familias que se quedan sin vivienda, y tenemos que apoyar la dación en pago, como va a defender hoy mi colega Karima Delli en el informe sobre vivienda social. Este premio se concede a aquellos que luchan por los valores europeos y pocos valores están tan ligados al acervo comunitario como la solidaridad, la protección de los más desfavorecidos o la defensa de los derechos fundamentales como es el acceso a una vivienda digna. Me siento muy honrada de pertenecer a esta Cámara que reconoce este drama social y cualquier crítica a este premio es un verdadero despropósito.